Regionálna politika je kľúčovým nástrojom na riešenie demografickej zmeny, preto súhlasím s návrhom reformy štrukturálnej politiky, kde považujem za dôležité vytvorenie sociálnej infraštruktúry a pomoc starnúcej populácii. Vítam, samozrejme, aj plány mestského rozvoja, stratégiu starostlivosti o každú generáciu, dôležitá je adekvátna podpora detí a mladých ľudí, strednej generácie a rodín, ako aj starších ľudí zabezpečením ich aktívnej účasti na živote spoločnosti. Tiež sa treba sústrediť na zraniteľnejšiu súčasť populácie na deti, mladých absolventov škôl, nezamestnaných, ženy, chudobných, prisťahovalcov a starších ľudí.